Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, dix huit ans après les débuts de l'euro, la zone monétaire optimale que vous nous aviez promise ne fonctionne pas. De nombreux pays, dont la France, sont victimes de ce système de parité de change fixe, qui provoque une euro divergence, dont les taux de croissance économique, les taux de chômage, les taux d'intérêt, les dettes souveraines ainsi que les dettes extérieures posent un grave problème.

Sarkozy et Hollande, le président Macron va poursuivre et accroître cette purge qui, comme on l'a vu en Espagne ou en Grèce, frappe durement les plus fragiles.

Pour résoudre les défauts structurels de cette monnaie, vous proposez, dans ce rapport sur l'Union économique et monétaire, de déposséder les nations de leurs derniers pouvoirs économiques et budgétaires en les transférant à Berlin via sa succursale de Bruxelles. Ainsi, après avoir enlevé nos frontières nationales avec Schengen, notre monnaie avec l'euro, nos banques avec l'union bancaire, vous vous attaquez maintenant à nos finances publiques. Monsieur Macron, nous vous combattrons politiquement pour résoudre les problèmes de la zone euro dans le cadre d'une coopération et d'une concertation intergouvernementales.